Wydawałoby się, że umowa, o której dzisiaj dyskutujemy, jest przecież oczywiście w interesie obywateli Unii Europejskiej. Jest umową techniczną i powinniśmy za nią głosować, bo przynosi ona oszczędności, a nikt nie ma wątpliwości, że zwłaszcza produkty medyczne z Izraela są najwyższej jakości i żadnych problemów z techniczną ich jakością nikt nigdy nie zgłaszał. Przy okazji tej debaty znowu jednak wylewa się fala antyizraelskiej retoryki bardzo często zresztą kłamstw fala, która w żaden sposób nie ma związku z rzeczywistością. Izrael jest demokracją, Izrael nikogo nie okupuje, Żydzi mają prawo budować swoje osiedla na swojej ziemi, do której wracają po tylu latach wygnania. Nikt z nas nie powinien tego prawa kwestionować. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że za szczególną hipokryzję uważam i szczególnym oburzeniem napawa mnie fakt, że atakujemy kraj i czynimy zarzut z tego, że chcemy wspierać kraj, który broni naszej cywilizacji, który broni przed islamskim terroryzmem także Europę. Chcę powiedzieć, że zwłaszcza szczególnym oburzeniem napawa mnie fakt, że chcą pouczać Izrael ci, którzy nie dostrzegają prześladowań praw człowieka na Kubie, którzy są w stanie bić brawo Fidelowi Castro, którzy nie widzą problemu w Wenezueli, którzy wreszcie nie widzą problemów z prawami człowieka na Białorusi. Izrael jest demokracją i często największą krytykę tego państwa wygłasza się w jego własnym parlamencie.